Ja się do tych podziękowań oczywiście również przyłączam. To rozporządzenie jest jednym z nielicznych przykładów tego, że prawo europejskie może być przyjazne również dla polskich przedsiębiorców. W tej kadencji Parlamentu Europejskiego podobne propozycje bardzo rzadko zyskiwały większość. Na szczęście w przypadku dodatkowych świadectw ochronnych dla produktów leczniczych było inaczej. Udało nam się przyjąć, a później wynegocjować z Radą i Komisją Europejską bardzo dobry tekst, który otwiera nowe rynki i szerokie perspektywy przed europejskimi producentami leków generycznych i biopodobnych. Zmiana tego rozporządzenia to również bardzo dobra wiadomość dla pacjentów, to szybszy dostęp do nowoczesnych i przystępnych cenowo leków. Jestem pewien, że polskie firmy farmaceutyczne w pełni wykorzystają możliwości, jakie ten projekt przed nimi otwiera. To ogromna szansa na nowe inwestycje i miejsca pracy w bardzo innowacyjnym sektorze gospodarki.